Frau Präsidentin! Vor hundert Jahren haben Frauen das aktive und passive Wahlrecht für sich eingefordert und heute kämpfen wir nach wie vor für die Gleichstellung von Frauen in vielen Bereichen, vor allem im Beruf und bei der Karriere, aber auch hinsichtlich der Bezahlung der geleisteten Arbeit und des Erwerbs von Leistungsansprüchen, insbesondere für das Alter.

Frauen sind trotz steigender Einbeziehung in das Erwerbsleben stärker von Armut bedroht als Männer, das zeigen die Statistiken in allen 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Diese Feminisierung der Armut hat viele Gründe. Ich kann hier aus Zeitgründen nur auf einen eingehen Die Zunahme prekärer Jobs diskriminiert Frauen gleich mehrfach.

Es vermindern sich die Rentenansprüche Armut ist vorprogrammiert und das Recht auf einen individuell unabhängigen Lebensweg.

Wir wollen nicht erst in hundert Jahren feststellen können, dass es selbstverständlich das Recht der Frauen ist, ihr Leben trotz Kindern unabhängig von männlichen Entscheidungen gestalten zu können!